Ich habe heute genauso wie 268 Kolleginnen und Kollegen gegen den Entschließungsantrag zur Durchführbarkeit der Einführung von Stabilitätsanleihen gestimmt, und, Herr Stadler, das ist kein unwesentlicher Widerstand. Ich habe deshalb dagegen gestimmt, da dieser in seiner jetzigen Form einen übereilten Kurs auf Euroanleihen mit gesamtschuldnerischer Haftung nimmt, ohne dabei hinreichend auf deren Risiken einzugehen. Nach jetzigem Stand bedeuten Eurobonds lediglich eine Verschleppung der Finanzprobleme und nicht deren dauerhafte Lösung. Wir dürfen keine Fehlanreize setzen, welche die Reformanstrengungen und die Haushaltskonsolidierung in den Krisenländern zum Erliegen bringen wird. Deswegen bin ich der Überzeugung, dass Eurobonds wenn überhaupt erst ganz am Ende einer gemeinsamen Fiskalunion stehen können. Wir sollten hier nicht über einen Fahrplan zur Einführung von gemeinsamen Staatsanleihen diskutieren, bevor es nicht auf europäischer Ebene klare Bedingungen, Auflagen und Überwachungsmechanismen gibt, die im Falle eines möglichen übermäßigen Haushaltsdefizits auch wirklich greifen, und die notwendigen vertraglichen Änderungen ausreichend diskutiert und umgesetzt sind.